Milióny umučených Židov v koncentračných táboroch, milióny umučených Slovanov, to bolo dôvodom delenia Európy na Východ a Západ.

Takéto správy sú neprípustné, pretože sú pre militantov, militantne naladených ľudí a viete, k čomu to v histórii viedlo.